Ich habe auch nicht gehört, dass die Staats und Regierungschefs gegenüber Griechenland einmal erklärt hätten, dass die Programme, die sie im Laufe des letzten Jahres beschlossen haben, Griechenland im Grunde tiefer in die Krise geritten haben.

Ich habe noch nicht verstanden, woher diese Hoffnung kommt.

Ich glaube, dass es eine sehr riskante Hoffnung ist, dass die Märkte plötzlich konstruktiv funktionieren sollen.

Was Sie bisher völlig ignorieren, ist, dass die Wirtschaftsdaten der Europäischen Union insgesamt negativ sind.

Die Aussichten auf ein Ankurbelungsprogramm für eine nachhaltige Entwicklung der europäischen Wirtschaft, insbesondere in den Defizitländern, sind bisher sehr gering. Das wird auch wieder dadurch belegt, dass Sie nach wie vor nur auf Austerität große Betonung legen und auf die Einnahmenseite überhaupt nicht eingegangen sind.

Das ist etwas, wo Sie einfach nach wie vor nicht wirklich konsequent sind.